virðulegi forseti ég vil þakka fyrir skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra og þá umræðu sem verið hefur hér um þessa skýrslu í dag ég vil byrja á því að taka það fram að ég er mjög ánægður með það í hvaða farvegi þetta mál er og það liggur alveg ljóst fyrir að hæstvirtur utanríkisráðherra er að fylgja stefnu ríkisstjórnarinnar sem samþykkt var og stefnu framsóknarflokksins mjög vel eftir ég vil

verkefni sem hæstvirtur utanríkisráðherra hefur verið að framkvæma meðal annars sem fréttist af í dag með því að leysa upp samninganefndirnar þetta er það sem felst í þessu raunverulega hléi háttvirtur þingmaður birgir ármannsson sem er formaður utanríkismálanefndar fór síðan mjög vel yfir það í sinni ræðu hér áðan ásamt hæstvirtum ráðherra í hvaða farvegi málið er við bíðum nú skýrslum sem unnin verður um málið og hún kemur síðan til umræðu hér á alþingi og háttvirtur þingmaður birgir ármannsson fór vel yfir þá valmöguleika sem mögulegt eru þar í stöðunni það hefur verið mjög sérstakt að fylgjast þó með umræðunni hér í dag sérstaklega af hálfu stjórnarandstæðinga meðal annars háttvirtum þingmanni össuri skarphéðinssyni en þó var

pólitíski veruleiki málsins hver er hinn pólitíski veruleiki þessa máls staðreyndin er sú að við erum í dag með ríkisstjórn sem er mótfallin því að ganga í evrópusambandið stjórnarandstaðan heldur því fram að við eigum að halda þessum aðildarviðræðum áfram og það eigi síðan að útkljá málið í þjóðaratkvæðagreiðslu þessi sama stjórnarandstaða fyrir ekki svo löngu síðan sagði það ítrekað og voru meðal annars reglulegir fundir í samfylkingunni vegna þess að það var ráðherra í ríkisstjórninni sem var mótfallinn evrópusambandsaðild var ekki tilbúinn til að taka þátt í aðlögunarferli var ekki tilbúinn til að taka við ipa styrkjum til aðlögunar og honum varð að víkja úr ríkisstjórn honum var síðan vikið úr utanríkismálanefnd síðar þetta var háttvirtur þáverandi þingmaður jón bjarnason en nú vill þessi stjórnarandstaða að skoðanabræður hans

áfram aðildarferlinu evrópusambandsandstæðingar þegar þeir sjálfir á sínum tíma settu til hliðar einstakling sem deildi nákvæmlega sömu skoðunum það blasir auðvitað við að það er ekki mögulegt að halda áfram aðildarviðræðum við evrópusambandið þegar þú ert með ríkisstjórn þegar þú ert með stjórnarflokka sem vilja ekki ganga í evrópusambandið þetta áttaði samfylkingin og vinstri grænir sig á þegar þeir voru hluti af ríkisstjórnarliðinu þetta átta evrópuþingmenn sem maður hittir sig á meðal annars evrópuþingmenn sem við ræddum við á sameiginlegum fundi sem haldinn var á hótel loftleiðum núna í sumar þetta er algerlega skýrt að það verður að liggja fyrir pólitískur vilji vegna þess að ráðuneytin undirstofnanirnar og annað þurfa að taka á sig gríðarlega stór verkefni sem meðal annars snúa að því að aðlaga íslenskt regluverk að evrópusambandinu og þetta getur ekki gengið nema við séum með ríkisstjórn sem vilji ganga í evrópusambandið þess vegna er svo skrýtið að hlusta á fulltrúa stjórnarandstöðunnar tala hér um í dag eins og það sé ekkert mál að halda þessu áfram þegar veruleikinn er auðvitað allt annað og því áttuðu þessir einstaklingar á fyrir kosningar og það sem þarf að vera til staðar til að halda fram aðildarviðræðum er skýr vilji íslenskra stjórnvalda til að ganga í evrópusambandið og skýr